Ala lepa, predsedujoči, spoštovani gospod poslanec. Skupna mejna kontrola po pravilu tako imenovanega enega ustavljanja, se izvaja na veliki večini mejnih prehodov. Skupaj je teh sedemintrideset med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Na podlagi sklenjenega meddržavnega dogovora med vladama obeh držav o ureditvi službenih mest za upravljanje mejne kontrole. Dogovor, ki je stopil v veljavo po vstopu Hrvaške v EU, določa mejne prehode, na katerih se izvaja skupna mejna kontrola in druge pogoje delovanja hrvaških uradnih oseb, in s tem zagotavlja boljšo pretočnost prometa oziroma krajše čakalne dobe. Take dogovore je spodbujala EU med svojimi članicami, ki še niso vstopile v schengen. Slovenija je imela pred vstopom v schengen sklenjene take dogovore z Avstrijo in Madžarsko. Pooblastilo za eksteritorialno izvajanje mejne kontrole izhaja iz meddržavnega sporazuma o enostavnejšem upravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu z dne štirinajstega marca dva tisoč tri. Sporazum v drugem poglavju je določen način izvajanja mejne kontrole, pooblastila gostujočih policistov ter ukrepanj v primerih ugotovljenih kršitev. Vrstni red izvajanja mejne kontrole je odvisen od smeri prestopa meje. Tako na izstopu najprej opravi mejno kontrolo slovenski policist ter kasneje svojo vstopno hrvaški policist. Pri vstopu v Slovenijo najprej izstopno kontrolo opravi hrvaški policist, kasneje vstopno slovenski policist. Postopek pri posameznem mejnem policistu se šteje za zaključenega, ko policist preda dokumente policistu ali potniku. Pri vodenju postopkov policisti uporabljajo svojo nacionalno zakonodajo. Na mejnih prehodih, kjer hrvaški varnostni organi izvajajo mejno kontrolo v objektih slovenske policije, zato plačujejo nadomestilo in obratovalne stroške. Podrobneje način obseg obratovalnih stroškov določa posebna civilnopravna pogodba. Obe državi sta se zavezali, da gostujočim organom omogočijo namestitev in postavitev tehničnih in telekomunikacijskih naprav, potrebnih za izvajanje mene kontrole. Tudi uslužbenci morajo imeti pri sebi službeno izkaznico in posebno pooblastilo za izvajanje mejne kontrole na teh mejnih prehodih. Dogovor je bil kasneje spremenjen, zgolj glede izvajanja skupne mejne kontrole na mejnem prehodu Obrežje. Državi sta se zaradi pričetka izvajanja sistematične mejne kontrole in specifičnosti avtocestnega mejnega prehoda ter po nekajmesečnem poskusnem izvajanju mejne kontrole na svojem ozemlju dogovorili o spremembi dogovora glede tega mejnega prehoda, torej Obrežja. Na ostalih mejnih prehodih ni nobenih sprememb in mejni policisti obeh držav skupaj izvajajo mejno kontrolo. Ocenjujemo, da dogovor še vedno služi hitrejšemu pretoku potnikov preko skupne meje. Enako velja tudi za obe za oba obmejena omenjena mejna prehoda, da hrvaški varnostni organi še vedno opravljajo mejno kontrolo v skladu z dogovorom na slovenskem ozemlju. Moram samo še pokomentirati, da glede na to, da ste obveščen s strani policistov, da oni ne bi delali tako, tega pravzaprav podatka jaz nimam. Pol slovenski policisti delajo v skladu z zakonodajo, predpisi in pa pravili, ki jih imajo znotraj policije. Hvala lepa.